Ženska na sliki ima rjave lase z rdečimi prameni. Po mojem mnenju ima zelo proporcionalen obraz. Ima majhne oči in izrazit nos. Njene ustnice so normalne velikosti. Na ustnicah ima roza šminko in ima tudi naličene oči. Nosi dva uhana, ki izgledata kot diamanta. Pod desnim očesom ima lepotično piko. Nima veliko gub, kar je zanimivo glede na to, da izgleda stara štirideset. Pri slikanju izgleda prijetno in se vidi, da je fotogenična oseba. Na sliki je moški, ki je temne polti. Prva stvar, ki sem jo opazil, je to, da nima obrvi oziroma da ima zelo malo, kar je zelo zanimivo, glede na to, da ima zelo veliko in bujno brado. Nosi zelo unikatna očala, s katerimi definitivno izstopa. Gospod ima majhna ušesa, vendar njegov nos in ustnice bolj izstopajo. Predvidevam, da nima las, vendar vseeno nosi zelo modno kapo iz usnja. S svojo prezenco me spominja na kakšnega ameriškega raperja. Deluje zelo samozavestno, karizmatično in predvsem veselo. Na sliki je mlajši moški, ki izgleda, kot da je del kakšne rock skupine. Ima črne lase in rjave oči. Pri njem izstopa njegova brada, saj ima zelo negovano in urejeno. Njegov nos je v primerjavi z njegovim obrazom zelo majhen in ima tudi nagubano čelo, kot da premišljuje oziroma razmišlja. Njegovi lasje izgledajo neurejeno, čeprav je to mogoče namen. V njih je verjetno kakšen gel ali žele.